Pourtant, le rapport d'Eurostat révèle qu'en cinq ans seulement, cinq ODD ont montré des progrès significatifs, comme l'ODD 7 Énergie propre et d'un coût abordable, l'ODD 12 Consommation et production responsables ou encore l'ODD 3 Bonne santé et bien être. Pour le reste, on compte huit objectifs qui ne progressent pas significativement.

Pire, on apprend qu'en raison d'une insuffisance de données, quatre ODD ne peuvent même pas être étudiés.